forseti leggur til með vísun til fjórðu málsgreinar tíundu greinar þingskapa að þingfundur geti staðið lengur en þingsköp ákveða er óskað eftir atkvæðagreiðslu um þessa tillögu forseta óskað er eftir atkvæðagreiðslu